Prosim za ustni odgovor. Zaradi odpovedi pogodb o zaposlitvi s strani številnih zdravnikov družinske medicine na področju Zdravstvenega doma Kranj je po besedah direktorica doma zavladala gneča in zmeda. Skrajni ukrep odpoved zaposlitve pa so družinski zdravniki po lastnih besedah sprejeli zaradi preobremenjenosti z delom. Sled nedavnega sklepa vlade, ki je nadomestil veljavni aneks številka ena, je bila zgornja meja obremenitve znižana na tisoč osemsto petindevetdeset glavarinskih Zaradi tega so zdravniki končni odpovedni rok premaknili na jesen. Odprti pa so še drugi pogoji dela, katere ureditev zahtevajo. Med temi izstopa debirokratizacija dela. Zanimivo pa, da ostali zdravstveni domovi nimajo nekih hujših zapletov in težav, kot jih imajo v Zdravstvenem domu Kranj. Prav nasprotno, Zdravstveni dom Ljubljana - sicer največji zdravstveni dom v je nekaj dni nazaj prejel nagrado mesta Ljubljana za svoje dobro delo. Nam lahko minister pojasni te razlike? Ali boste do takrat, torej do jeseni, uspeli odgovoriti in vpeljati ustrezne rešitve ter tako zagotoviti nemoteno zdravstveno oskrbo prebivalcem Kranja? Ali med te rešitve sodi tudi da birokratizacija dela? Raziskave jasno govorijo, da je občutek avtonomije pri opravljanju dela ključnega pomena za dobro delo in zadovoljstvo pri delu, pa je v delu zdravnika vedno manj. Namesto da bi moderna informacijska tehnologija služila razbremenitvi dela, se z vrtoglavo hitrostjo spreminja v poveljevanja nadzorja nadzora, ki ločuje avtonomijo zaposlenih iz vseh strokovnjakov. Vse to vse je zapisano v zadovoljstvo birokratov, v obliki pri pravil, predpisov, standardov in protokolov. za zaključek moram povedati, da Ministrstvo za zdravstvo res nima neposrednega vpliva na delovanje in organizacijo zdravstvenih domov, so pač občine. Ker pa se stanje v zdravstvu že vrsto let poslabšuje poslabšuje tudi na primarni ravni, sprašujem, ali ministrstvo razmišlja o spremembi zakonodaje v smeri povečanja pristojnosti ministrstva na ključnih, segmentih oziroma tam, ker nastajajo največje težave? Kot del vlade ima ministrstvo zakonsko iniciativo, ki je po mojem skromnem mnenju ne izkorišča dovolj. Če se bomo še naprej vrteli okoli pristojnosti, sem prepričan, da ne bomo prišli daleč. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji bo ustno poslansko vprašanje postavil poslanec Samo Bevk.